hæstvirtur forsætisráðherra gaf greinargóða lýsingu á stöðu efnahagsmála og orsökum þess þrönga ástands sem hér ríkir og aðgerðum stjórnvalda til að bregðast við á þessum erfiðu tímum eftir þá skýringar forsætisráðherra og yfirferð á sú innantóma gagnrýni sem hér hefur fram komið um aðgerðaleysi ríkisstjórnarinnar ekki við rök að styðjast og verður vonandi ekki rædd verða þessi málefni ekki rædd frekar á þeim nótum það getur vel verið að okkur hér í sal alþingis háttvirtir þingmenn greini á um þær aðgerðir og okkur gerir það sem beita beri til lausnar þessu vandamáli en því verður varla haldið fram eftir yfirferð hæstvirtur forsætisráðherra með trúverðugleika að ekkert sé verið hér að aðhfast

mikilvægi þess að efla hér stoðir atvinnulífs og verðmætasköpunar i samfélaginu grundvöllur þess að við byggjum hér upp þetta mannsæmandi samfélag sem við höfum byggt upp á undanförnum árum og við viljum halda hér áfram að lifa í er að hér sé trygg atvinna og að hér sé trygg verðmætasköpun og öflugur útflutningur framleiðsla framleiðsla framleiðsla orðaði hæstvirtur ráðherra það hann sagði jafnframt að ríkisstjórnin hefði engan töfrasprota til snöggra breytinga við þær aðstæður sem eru uppi en ríkisstjórnin getur vissulega ýtt undir þá atvinnuþróun og uppbyggingu úti um land sem nauðsynleg er til að bregðast við uppbyggingu sem byggir á nýtingu orkuauðlinda okkar til iðnaðarreksturs á breiðum grunni og fjármögnuð er af þeim erlendu fyrirtækjum sem í hlut eiga fyrirtækjum sem hafa hér áhuga á að koma til landsins nýta hér okkar umhverfisvænu og góðu orku til þess að skapa hér atvinnu og útflutningstekjur álverin eru ekkert undanskilin í þeirri umræðu og það er ákveðið ábyrgðarleysi sem fylgir því hvernig reynt hefur verið að gera þá framleiðslu tortryggilega ábyrgð þeirra sem þannig tala er mikil og það er þeirra að koma þá með einhverjar tillögur um aðra nýtingu önnur tækifæri þar sem þeir vilja sjá orkuna fara í sem hefur þá sömu afleiðingar fyrir okkar efnahagskerfi nýting náttúruauðlinda hafsins hefur skipt sköpum fyrir þessa þjóð í gegnum áratugina fiskveiðar og vinnsla og útflutningur sjávarafurða lagði grunninn að því góða samfélagi sem við búum í á þeim vettvangi verða engar stórar breytingar það verða engar miklar byltingar við höfum náð miklum árangri við höfum náð þeim árangri að vera fremstir meðal sjávarútvegsþjóða þegar kemur að verðmætasköpun í sjávarútvegi við munum vonandi sjá aðgerðir stjórnvalda til þess að reyna að efla hér kvóta þorskkvóta sérstaklega bera árangur og við það mun þessi grein náttúrlega eflast enn frekar þjóðinni til hagsældar en stóriðja er það sem skiptir okkur meira og meira máli og það er það besta sem við eigum í dag til að bregðast við aðsteðjandi vanda það hefur engin þjóð efni á því að nýta ekki náttúruauðlindir sínar í eldhúsdagsumræðum í vor sem og nú í þeirri umræðu sem farið hefur fram hér í dag hefur þjóðin verið blessuð og nefnd blessuð vegna þeirrar gnóttar grænnar orku og mikils mannauðs og samstöðu sem við eigum í þessu samfélagi við eigum gnótt af grænni orku við eigum góðan mannauð við eigum vaxandi hóp vel menntaðs fólks við eigum dugnaðarmikið fólk úti um allt land það skortir reyndar aðeins á samstöðuna virðulegi forseti það er hættulegt öllu samfélagi þegar samstöðu skortir á svo mikilvægum stundum sem nú eru uppi það er í raun alveg ömurlegt að verða vikna að ráðamönnum sem kvarta yfir því að hafa ekki verkfæri til að geta stöðvað atvinnuuppbyggingu það er ömurlegt að heyra frá ráðamönnum að slík verkfæri felist í svokölluðu landsskipulagi og ég segi það að ráðamenn sem tala þannig mega aldrei fá slík verkfæri í hendur sem notuð verða til þess að koma í veg fyrir frekari atvinnuuppbyggingu í veg fyrir frekari nýtingu náttúruauðlinda landsins það er ömurlegt að verða vitni að ráðamönnum sem fagna standa upp og klappa þegar milljarðafjárfestingu við undirbúning vegna virkjanaframkvæmda er kastað fyrir róða þessi óvissa og misvísandi skilaboð hafa þegar kostað okkur stórkostlega atvinnuuppbyggingu á suðurlandi með tilheyrandi afleiðingum við höfum ekki efni á þessu það eru ekki mörg ár síðan við fórum um heimsbyggðina virðulegi forseti með logandi ljósi leitandi að fyrirtækjum sem væru tilbúin að koma með öfluga atvinnuuppbyggingu til landsins atvinnuuppbyggingu sem byggðist á nýtingu náttúruauðlinda landsins í dag sendum við því miður misvísandi skilaboð til þessara fyrirtækja sem hafa verið að skoða okkur sem valkost

eru kannski meðal annars þær að stórt fyrirtæki norskt sem hugði á uppbyggingu við þorlákshöfn hefur horfið frá því og valdi annað land umfram okkur við erum þó að tala um frændþjóð sem maður hefði haldið að hefði séð mikla hagsmuni í því að vera þó með þessa starfsemi ekki fjær heimahögunum en hún er þá á íslandi slíkt má ekki endurtaka sig ein orrusta töpuð við þessar aðstæður er einni of mikið við höfum séð það líka að úrskurður hæstvirtur umhverfisráðherra um sameiginlegt umhverfismat á bakka veldur mikilli óvissu það er ágreiningur um afleiðingarnar því er haldið fram að þetta muni tefja framkvæmdir um allt að tólf til fimmtán mánuði og það eru miklir fjármunir í húfi það er þegar búið að fjárfesta þarna fyrir um sex milljarða þar af eru þátttakendur í þeim fjárfestingum sveitarfélög í nágrenninu sem eru ekkert allt of sterk fjárhagslega og bera mikla vaxtabyrði á hverju ári af þessum framtíðaruppbyggingu sínum vegna þeirra óljósu afleiðinga sem þessi úrskurður hefur og þess reynsluleysis sem við höfum af þeirri meðferð sem ákveðin er í þessu tilfelli um sameiginlegt mat á umhverfisáhrifum vegna álvers á bakka sé ég ekki í raun neina aðra sanngjarna lausn en að þessi úrskurður verði felldur úr gildi og það verði farið eftir niðurstöðu skipulagsstofnunar sem fyrir lá og menn fari betur yfir það ferli sem felst í svona sameiginlegu mati og geri sér grein fyrir afleiðingum þess fyrir sambærileg verkefni í þessu felast líka skilaboð sem geta verið mjög hættuleg eða hvað ætla menn að gera ef alcoa kæmi nú og tilkynnti okkur að vegna þeirrar

ég er ekki í þeim hópi ég skal fyllilega taka undir mikilvægi þess að við horfum til breiðrar nýtingar og breiðrar iðnaðarframleiðslu þegar litið er til nýtingar náttúruauðlinda okkar til orkuvinnslu ég skal vissulega taka undir þau orð að það sé mikilvægt að

sóknarfæri okkar til að vinna okkur út úr núverandi ástandi er að tryggja atvinnustig og áframhaldandi hagvöxt og styrkari útflutning sem felst í nýtingu náttúruauðlinda okkar við verðum að tala einni röddu og áttum okkur vonandi á því í ljósi reynslunnar núna undanfarinna daga undafarinna vikna að ísland er ekkert eini valkosturinn fyrir ég tek undir þau orð hæstvirts utanríkisráðherra virðulegi forseti að það ríkir ekki kreppa á íslandi ekki enn þá kreppa í mínum huga er bundin við það þegar vinnufúsar hendur fá ekki að vinna verk hafa ekki verk að vinna og að fjölskyldur nái ekki að brauðfæða sig vegna þess að þær hafa ekki atvinnu þá er komin kreppa sem betur fer búum við ekki enn við þær aðstæður og það má ekki gerast það má ekki gerast að þessi dugmikla þjóð sem er vön því að leggja mikið á sig er tilbúin að leggja mikið á sig til sjávar og sveita að hún búi við atvinnuleysi það er sá versti draugur sem við getum fengið og það er okkar skylda hér á hinu háa alþingi okkar alþingismanna að sjá til þess að svo verði ekki til þess að tryggja það verðum við að tala einni röddu það verður að senda hér sameiginleg skilaboð til þeirra sem horfa til okkar sem valkosts fyrir sína starfsemi